Señora Presidenta, en relación con el proceso de adhesión de Turquía a la Unión Europea me gustaría detenerme en tres puntos. En primer lugar, su política de visados respecto de nacionales de terceros países. Ya hace dos años expresé en este Parlamento mi sorpresa por que Turquía no acercara esta política a la de la Unión Europea. El informe de situación de 2011, elaborado por la Comisión Europea, indica que Turquía ha concluido recientemente acuerdos de supresión de visados con Sudán y con Yemen. Según mi información, tampoco necesitan visados los nacionales de Irán, Libia, el Líbano y Siria. La semana pasada, un periódico español muy difundido señalaba lo siguiente La excepción de visado a algunos países y miles de kilómetros de frontera terrestre hacen de Turquía el corredor favorito de las mafias.

Debe alinearse y no proseguir la línea actual, que sigue la vía contraria, alejándose de la política de la Unión Europea. Lo que debe haber es un alineamiento progresivo y creo que la Comisión debe seguir atentamente este asunto.

Últimamente Turquía se ha acercado al mundo árabe, ocupa un lugar destacado en una región muy próxima y muy importante para Europa y que está experimentando grandes transformaciones.